Ik hoorde zojuist van de Raad dat de hoge vertegenwoordiger volgende week in Astana overleg zal plegen. Ik verzoek dan ook de vertegenwoordiger van de Raad aan mevrouw Ashton door te geven dat ik graag zie dat deze ernstige gevallen die ik genoemd heb, besproken worden in Astana.